Los Estados Unidos deben reducir sus déficits comercial y fiscal y China revaluar su moneda. Nosotros, los europeos, debemos solucionar de una vez la crisis griega y los problemas de la deuda soberana en varios de nuestros países, De lo contrario, no tendremos credibilidad como socios eficaces. La fugaz presencia del Presidente Obama en Europa para acudir a la reunión del G20 en Cannes contrasta con el tiempo que dedica esta semana a la región Asia Pacífico. Parece un símbolo del ascenso de Asia y de la decadencia de Europa. Sin embargo, europeos y estadounidenses tenemos muchos retos que afrontar, no sólo económicos cambio climático, proliferación nuclear, energía, terrorismo, pobreza y cuestiones regionales, como la Primavera Árabe y el conflicto de Oriente Medio. Debemos consultarnos, coordinarnos e impedir que el concepto de Occidente o de comunidad transatlántica pierda cada vez más su valor en beneficio de Asia. Asia debe contar también en la gobernanza global, pero no sustituir el papel de Europa. Para ello necesitamos una auténtica Europa, una Unión Europea sólida, un actor global y eficiente, y no un conjunto frágil de países que no saben resolver la crisis de la deuda soberana. Esto es lo que esperan los Estados Unidos y también lo que desean nuestros ciudadanos.